Madame la Présidente, Madame la Commissaire, j'ai vraiment l'impression que tout fait farine au moulin de la Commission européenne quand il s'agit de libéraliser les échanges commerciaux. Vos arguments, en général, sont des arguments qui peuvent être entendus, par exemple nous faisons des accords avec des pays qui sont des pays amis, avec des pays qui partagent nos valeurs et qui partagent nos règles.

Nos valeurs en matière climatique?

Trump a décidé de ne pas respecter les règles de l'OMC.